Monsieur le Président, je voudrais rebondir sur la question que vient de poser ma collègue. Le calendrier que vous nous donnez est un calendrier extrêmement court.

On doit élaborer une stratégie pour l'ensemble de l'Union européenne sur des dossiers sociaux, économiques, environnementaux, et on se donne trois mois et une consultation qui commence aujourd'hui. Je voudrais donc, Monsieur le Président, attirer votre attention sur le fait qu'il me semble nécessaire d'attendre la constitution de la Commission elle même, pour que nous puissions l'interroger, mais surtout qu'on prenne le temps de faire un vrai projet. On ne peut pas définir un projet pour l'Union européenne en trois mois.